En réalité et je m'en suis rendu compte après dix huit mois de travail parlementaire il n'en est rien les sujets douaniers sont au cœur, bien sûr, des intérêts économiques et industriels de notre Union européenne, et bien sûr également au cœur de ses intérêts financiers.